Señora presidenta, estimados colegas, comisaria Vălean, Europa, sin duda, tiene que estar en la vanguardia de un paradigma de transporte capaz de reconciliar la eficiencia y la sostenibilidad medioambiental. Pero en Cataluña, cuando pensamos en el futuro del transporte, lo primero que nos viene a la cabeza es el Corredor Mediterráneo. Los actores sociales y económicos, tanto de Cataluña como de Valencia, nunca han dejado de insistir y de trabajar en la necesidad de esta conexión, que es altamente estratégica para Europa. Está incluida en la RTE T, desde hace diez años, pero todavía no ha sido terminada. Hace tiempo que vemos cómo desde el Estado español se frena la inversión

falta saber la fecha de la nueva conexión del puerto de Barcelona, que está proyectada desde hace más de doce años, la nueva terminal del antiguo cauce del Llobregat, etcétera. Los discursos de la Comisión siempre son bienvenidos y son importantes, pero las reglamentaciones no sirven de nada si no se hacen cumplir.